di questa continua invasione criminale di clandestinità. Ci aspetteremmo di parlare dei veri problemi del paese, e invece in modo folle, in modo pazzesco, in modo anche ridicolo siamo qui a parlare se abolire o non abolire l'ora legale. Allora faccio io una proposta al Parlamento europeo, faccio io una proposta ai colleghi, faccio la proposta di spostare le lancette dell'orologio di un'ora indietro.

Mi auguro davvero di portare questo Parlamento a parlare dei temi importanti, dei temi del lavoro, dei temi della continua invasione della clandestinità, dei temi che oggi si aspettano appunto i cittadini. L'America parla di tasse, parla di lavoro, parla di difendere i confini. Noi siamo qui in modo folle a parlare di un argomento inutile per gli interessi dei cittadini europei e per gli interessi dei cittadini italiani.